frumvarpi til laga um opinber innkaup frumvarp þetta felur í sér heildarendurskoðun á lögum um opinber innkaup númer níutíu og fjögur tvö þúsund og eitt þótt aðeins fimm ár séu liðin frá setningu þeirra laga eru með frumvarpi þessu lagðar til margar efnislegar breytingar og viðbætur við lögin þótti því rétt að semja heildstætt frumvarp til nýrra laga um opinber innkaup í stað að leggja til breytingar á gildandi lögum megintilefni þessara breytinga stafar af tveimur nýlegum heildartilskipunum evrópusambandsins um opinber innkaup sem evrópuráðið og evrópuþingið samþykktu þann þrítugasta og fyrsta mars það var svo hinn annan júní tvö þúsund og sex sem þessar gerðir voru teknar upp í sextánda viðauka e e s samningsins með ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar við aðlögun tilskipananna að e e s samningnum er gert ráð fyrir að þær verði leiddar í lög aðildarríkjanna fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og sjö tilskipanir þær sem um ræðir eru annars vegar tilskipun númer tvö þúsund og fjögur átján e b um samræmingu reglna um útboð og gerð opinberra verksamninga vörusamninga og þjónustusamninga eða útboðstilskipunin án og hún er nefnd hins vegar tilskipun númer tvö þúsund og fjögur sautján e b um samræmingu reglna um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu orkuveitu flutninga og póstþjónustu oftast nefnd veitutilskipunin útboðstilskipunin er birt í heild í stjórnartíðindum sem fylgiskjal við frumvarp þetta þótt reglur um opinber innkaup leggi að meginhluta skyldur á herðar opinberum aðilum um hvernig þeir skuli haga innkaupum sínum þykir einnig rétt að líta til þess að lögin varða mikilvæga fjárhagslega hagsmuni einstaklinga og lögaðila í frumvarpinu er því lagt til grundvallar að efnisákvæði verði að meginstefnu í lögum í stað reglugerða ráðherra eru þó á nokkrum stöðum veittar sérstakar heimildir til setningar nánari reglna í reglugerðum auk þess sem gert er ráð fyrir því að viðmiðunarfjárhæðir e e s verði auglýstar sérstaklega tilgangur frumvarpsins er að tryggja jafnræði bjóðenda við opinber innkaup og stuðla að virkri samkeppni og hagkvæmni í opinberum rekstri samanber fyrstu greinar þess til viðbótar hefur því verið bætt inn í greinina að tilgangur þess sé einnig að efla nýsköpun og þróun við innkaup hins opinbera á vörum verkum og þjónustu frumvarpið hvílir því þannig á þeim forsendum að með því að tryggja réttarstöðu bjóðenda og skapa með því betri aðstæður fyrir virkri samkeppni sé stuðlað að skynsamlegri meðferð almannafjár við opinber innkaup en jafnframt að sé rétt að málum staðið geta þau hvatt til nýsköpunar og þróunar á vörum verkum og þjónustu einkum á innlendum markaði tilgangsyfirlýsing frumvarpsins styðst þannig við innkaupastefnu ríkisins frá nóvember tvö þúsund og tvö útboðsstefnu ríkisins frá því í júní tvö þúsund og sex en fellur auk þess að meginmarkmiðum reglna evrópska efnahagssvæðisins um opinber innkaup frumvarpið gerir ráð fyrir að efnislegt gildissvið reglna um opinber innkaup verði hið sama og áður hvort sem um er að ræða innkaup yfir eða undir viðmiðunarfjárhæðum e e s er það afmarkað í öðrum kafla þess innkaup undir viðmiðunarfjárhæðum e e s eru þó aðeins útboðsskyld innan lands sem fyrr þannig yrði aðili sem ekki er útboðsskyldur samkvæmt reglum e e s sömuleiðis ekki útboðsskyldur innan lands samkvæmt frumvarpinu gilda í grundvallaratriðum sömu reglur um útboð innan lands og samkvæmt reglum e e s sérreglur gilda þó eðli málsins samkvæmt um auglýsingar tilkynningar og fleiri vegna útboðs á e e s frá því að gildandi lög númer níutíu og fjögur tvö þúsund og eitt voru sett hefur verið samræmi á milli innkaupareglna e e s og reglna um innkaup innan lands almennt hefur þetta fyrirkomulag mælst vel fyrir þetta hefur þann augljósa kost að eitt einsleitt regluverk gildir um opinber innkaup hvort sem þau eru undir eða yfir viðmiðunarfjárhæðum e e s frá þessu er þó sú mikilvæga undantekning að frumvarpið tekur ekki til innkaupa stofnana sem annast vatnsveitu orkuveitu flutninga og póstþjónustu að frátöldum ákvæðum þrettánda og fjórtánda kafla sem fjalla um réttarúrræði einstaklinga og skaðabætur veitustofnanir sem svo eru nefndar og eru í opinberri eigu lúta í megindráttum sömu reglum og innkaup annarra opinberra stofnana samkvæmt frumvarpinu engu að síður gilda á vissum sviðum nokkuð önnur lögmál um rekstur og innkaup slíkra stofnana en gerist meðal annarra stofnana af þeim sökum hefur sérstök tilskipun um innkaup þessara stofnana verið sett sem fyrr segir það er tilskipun evrópuþingsins og evrópuráðsins númer sautján tvö þúsund og fjögur e b samkvæmt e e s samningnum ber íslandi að taka efnisákvæði hennar upp í íslenskan rétt líkt og þá er varðar innkaup annarra opinberra stofnana í frumvarpi þessu hefur verið farin sú leið að í stað þess að tiltaka einstök efnisatriði varðandi tilhögun útboða veitustofnana í reglugerð eins og nú er verður sett ný reglugerð þar sem gert er ráð fyrir að vísað sé beint til ákvæða tilskipunar númer tvö þúsund og fjögur sautján e b er þetta til þess fallið að einfalda framsetningu laga og reglna hvað þetta varðar þeir aðilar sem falla undir frumvarpið eru ríkið sveitarfélög stofnanir þeirra og aðrir opinberir aðilar líkt og í gildandi lögum við úrlausn á því hverjir teljast aðrir opinberir aðilar er í grundvallaratriðum litið til þess hversu náin tengsl fyrirtæki eða stofnun hefur við ríki eða sveitarfélög ef aðilar starfa að fullu á sviði iðnaðar eða viðskipta og lýtur þannig hefðbundnum lögmálum markaðarins fellur hann þá utan gildissvið laganna frumvarpið tekur til samninga um innkaup á vörum þjónustu og verkum eins og þessir samningar eru nánar skilgreindir niðurgreiddir samningar á sviði verk og þjónustukaupa falla undir gildissvið laganna að uppfylltum ákveðnum skilyrðum ýmsir samningar á sviði þjónustu eru þó undanskildir gildissviði laganna og eru þær undantekningar í samræmi við reglur evrópska efnahagssvæðisins þá eru vissir samningar sem snerta grundvallarhagsmuni ríkisins og varnarmál undanskildir lögunum í frumvarpinu er gert ráð fyrir að viðmiðunarmörk hvað varðar útboðsskyldu innan lands verði fimm milljónir króna vegna innkaupa á vörum en tíu milljónir vegna þjónustu og verkframkvæmda til samanburðar má nefna að útboðsskylda á e e s varðandi kaup á vörum og þjónustu nema um hundrað sextíu og tvö þúsund til tvö hundruð fjörutíu og níu þúsund evrum eftir atvikum en það samsvarar fjórtán til tuttugu og eina milljón króna og miðast útboðsskyld mörk vegna verksamninga að sama skapi við sex þúsund tvö hundruð fjörutíu og tvö þúsund evrur sem jafngildir um fimm hundruð þrjátíu og sjö milljónir króna miðað við núverandi gengi líkt og í gildandi lögum er við það miðað að ráðherra birti viðmiðunarfjárhæðir samkvæmt e e s samningum með reglugerð en þessar fjárhæðir ber að uppfæra á tveggja ára fresti til samræmis við gengi íslensku krónunnar gagnvart evrunni líkt og í gildandi lögum er ekki gert ráð fyrir því að ríkari skyldur séu lagðar á sveitarfélög en leiðir af skuldbindingum íslenska ríkisins samkvæmt e e s samningnum svo sem verið hefur er sveitarfélögum þannig í sjálfsvald sett hvort þau undirgangast þær auknu skyldur við opinber innkaup sem felast í öðrum þætti frumvarpsins sem gildir um innkaup ríkisins og ríkisstofnana í aðdraganda að setningu núgildandi laga árið tvö þúsund og eitt voru uppi sjónarmið bæði í nefndarvinnu þeirri er fram fór innan ráðuneytisins sem og í efnahags og viðskiptanefnd alþingis að fella ætti sveitarfélög undir sömu viðmiðunarfjárhæðir og ríkið er varðar skyldu til útboðs í dag er sveitarfélögum einungis skylt að bjóða út kaup á vörum verkum og þjónustu til samræmis við viðmiðunarfjárhæðir þær sem gilda fyrir e e s svæðið á þessu ári hefur fjármálaráðuneytið átt viðræður við samband íslenskra sveitarfélaga og reykjavíkurborg með þátttöku félagsmálaráðuneytisins um hvort og hvernig færa mætti innkaup sveitarfélaga til samræmis við reglur um innkaup ríkisins ekki hefur náðst niðurstaða um efnið en ástæða er hins vegar til þess að viðræðum verði haldið áfram þó svo að umrætt frumvarp hljóti lögfestingu á komandi þingi án breytinga hvað þetta varðar meðal helstu efnisatriða sem breytast með frumvarpinu og leiða af nýjum reglum e b eru að aðferðir opinberra aðila um tilhögun útboða eru skilgreindar með ítarlegri hætti en áður hefur ýmsum atriðum er varða framkvæmd útboða og tilhögun innkaupa og óvissa hefur verið um verið eytt og þau skýrð eftir atvikum reglur um aðferðir við opinber innkaup eða innkaupaferli eins og það er nefnt í frumvarpinu eru að meginstefnu óbreyttar meginreglan er þannig áfram sú að opinber innkaup fari fram á grundvelli útboða annað hvort lokaðs útboðs eða að undangengnu forvali eða almenns útboðs mikilvæg breyting á innkaupaferli felst hins vegar í því að sett hefur verið inn nýtt ákvæði um svonefndar samkeppnisviðræður þessi útboðsaðferð er einkum hugsuð til að leiða fram lausnir á flóknum innkaupaþáttum sem erfitt kann að reynast að skilgreina fyrir fram til hlítar og þar sem útboð með almennu eða lokuðu útboði henta illa þörfum kaupenda tilskipunin felur einnig í sér nýjar reglur um rammasamninga en ekki er gert ráð fyrir því að þessar reglur muni fela í sér óhjákvæmilegar breytingar á rammasamningskerfi ríkiskaupa þá verður í fyrsta sinn heimilt að viðhafa svokallað örútboð en í því felst að hægt er að óska eftir nýjum tilboðum um tilteknar valforsendur sem verið höfðu óákveðnar samkvæmt upprunalegum rammasamningi í frumvarpinu er að finna reglur um gagnvirkt innkaupakerfi svo og rafræn uppboð sem má að vissu leyti telja til sérstakra innkaupaferla þessar reglur eru til marks um þær nýjungar sem hafa verið að eiga sér stað í innkaupaháttum fyrirtækja og stofnana á undanförnum árum og getur horft til mikils hagræðis við dagleg innkaup og eflingar samkeppni einkum meðal bjóðenda vöru og þjónustu og ættu að vera til þess fallin að veita hagstæðustu verð á hverjum tíma ekki er um að ræða neinar verulegar breytingar frá gildandi lögum að því er varðar þá samninga sem reglur um opinber innkaup taka til sérleyfissamninga um verk eru áfram undanþegnir þegar um er að ræða innkaup undir viðmiðunarfjárhæðum e e s samningsins ef um er að ræða veitingu sérleyfissamninga um verk yfir viðmiðunarfjárhæðum e e s samningsins gilda hins vegar nokkuð ítarlegri reglur en áður samanber ellefta kafla frumvarpsins sérleyfissamningar á sviði þjónustu falla í meginstefnu ekki undir reglur um opinber innkaup ráðherra er sem fyrr heimilt að setja reglur um gerð þessara samninga að því er varðar ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki og leggja þannig á þau ríkari skyldur en leiða af almennum reglum frumvarpsins reglur frumvarpsins um útboðsgögn framkvæmd útboða og val tilboðs eru í nokkrum atriðum ítarlegri en samkvæmt gildandi lögum í frumvarpinu er þannig að finna nokkuð ítarlegar reglur um framkvæmd hönnunarsamkeppni sem að meginstefnu svarar til reglna tilskipunarinnar um þetta efni ef hönnunarsamkeppni er yfir viðmiðunarfjárhæðum e e s samningsins ber hins vegar að fylgja beint reglum tilskipunarinnar samanber ellefta kafla frumvarpsins